Program wspierania zdrowia publicznego na nadchodzące lata zakłada wprawdzie wykonanie mniejszej liczby działań, jednak z ustaleniem konkretnych i wymiernych celów oraz wyników. Szczególnie korzystnie prezentują się cele strategiczne, jak zwiększenie dostępu obywateli do lepszej opieki zdrowotnej, profilaktyka zdrowotna i propagowanie zdrowia. Słusznie zauważono, że bez sprawnie funkcjonującego sektora zdrowia, trudno mówić o trwałym wzroście gospodarczym.

Oczekuję, że dzięki programowi i finansowaniu ze środków unijnych możliwe będzie wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie zdrowia oraz upowszechnienie ich na masową skalę.